Monsieur le Président, chers collègues, aujourd'hui le Parlement européen a adopté la révision de la directive Énergies renouvelables. Ce vote est crucial pour l'environnement et la santé des Européennes et des Européens, mais également pour les industries et les agriculteurs européens. Sur la question importante des biocarburants de première génération, je me réjouis de l'adoption d'une position claire, cohérente et surtout, réaliste.